Plus de 5 milliards d'euros pour la santé. Alors, certes, c'est la moitié de ce que nous demandions, Commission et Parlement, mais cela reste une révolution, c'est douze fois ce qui était prévu par la Commission précédente. Il aura malheureusement fallu une crise sans précédent, comme celle que nous traversons, pour faire comprendre à chacun l'importance vitale, cruciale du chaînon européen dans la protection de la santé. Alors il n'y a pas que la COVID, que mes collègues ont déjà largement commentée.

Pour ces patients souvent oubliés, à des centaines de kilomètres de leur spécialiste, parfois même de l'autre côté de la frontière, nous avons, à tâtons, inventé les outils nouveaux d'une médecine nouvelle. Je pense aux consultations en ligne, à la mise en réseau des connaissances, ce sont les réseaux de référence, ou encore aux plateformes d'informations communes, comme Orphanet. Ce sont des outils formidables et je suis ravie que la Commission se propose de les élargir, de les partager, notamment au cancer ou partout où c'est utile, mais pas aux dépens des maladies rares. Ces avancées sont fragiles encore, elles doivent être consolidées, leur budget renforcé et sanctuarisé.